Economia europeană poate depăși actuala criză economică, dacă acordăm o mai mare atenție sistemului de educație și, în special, învățământului superior, așa cum prevede și Strategia Europa 2020. Putem asigura, astfel, o creștere generală a competitivității economiei noastre la nivel mondial. Nu este însă suficient să avem investiții competitive de învățământ superior, ci este important să facilităm transferul tinerilor către piața muncii, cu atât mai mult cu cât procentul de șomeri în rândul acestora este de două ori mai mare decât media generală. În plus, asigurarea calității actului de învățământ este esențială. În acest sens, am propus instituirea unui mecanism unitar de monitorizare și evaluare a respectării standardelor academice în instituțiile de învățământ superior, atât publice, cât și private. Susțin în acest context și importanța recunoașterii reciproce a calificărilor profesionale în UE, care să confere libertate de mișcare a forței de muncă într o Europă unde provocările demografice sunt tot mai serioase.